Domnule președinte, doamnă comisară, intervenția mea este foarte scurtă. Într adevăr, ne îngrijorează pe toți, Europa este preocupată de acest virus și pericolul vine tocmai de la faptul că este un virus care se răspândește foarte rapid. Felicit Comisia și Consiliul pentru că acționează ferm, rapid, comunică, însă simt că trebuie să faceți mai mult tocmai pentru a informa cetățenii, în mod special cetățenii din zonele vulnerabile. Cred că este bine să treceți la următorul nivel, prin care să pregătiți, prin mijloacele de informare în masă, campanii prin care să încurajați cetățenii să se protejeze.